Je známou věcí, že některé země a byla zde jmenovaná Čína se snaží prostřednictvím svých investic státních nebo polostátních podniků ovládnout klíčová odvětví v jednotlivých zemích, získávat vliv, získávat know how strategického významu, dokonce, domnívám se, ovlivňovat politiku. My jsme v České republice měli takovou poměrně neblahou zkušenost s investicemi firmy CEFC, jejíž šéf byl napojen na čínskou vojenskou rozvědku. Tedy prověřování investic je legitimní nástroj členských států, který mohou využívat s ohledem na potřebu zajištění vlastní bezpečnosti i EU, a samozřejmě efektivní, když budeme moci využívat společný rámec, proto za něj děkuji.